Ich meine, wir tun sehr gut daran, dieses Balkanland auf seinem Weg in die EU weiter kraftvoll zu unterstützen. Lassen Sie mich an dieser Stelle den katholischen Erzbischof von Tirana und Durres, George Frendo, zitieren Albanien hat keine Alternative zur EU. Freilich muss die Regierung noch einige Hausaufgaben machen. Da sind noch einige Reformen, die wir angehen müssen, vor allem bei der Rechtsprechung. Aber auch andere Dinge müssen angegangen werden, etwa die Kontrolle von Korruption und Fragen der sozialen Wohlfahrt. Außerdem braucht es neue Arbeitsplätze.

Unterstützen wir das albanische Volk auf diesem Weg und machen wir unmissverständlich klar, wie wichtig der Kampf gegen Drogenhandel, Waffenschmuggel und Korruption ist! Hier liegt es am albanischen Volk selbst, Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, die auf dem Weg in die EU stören.